Voorzitter, het moet ongeveer twee jaar geleden zijn dat we hier ook stonden te debatteren.

vestigen.

Geachte commissaris, het wordt echt tijd dat u samen met uw collega's actief optreedt bij herstructureringen én bij het verder uittekenen van de toekomst van de industrie.